Pierwszy aspekt dotyczy pracy nad wieloletnią perspektywą, kwestii lojalności i uczciwości partnerów wobec siebie, dotrzymywania słowa, dotrzymywania terminów, ale również zapewnienia płynności finansowej w budżecie Unii Europejskiej.

W gruncie rzeczy dyskutujemy dzisiaj również o nieefektywności rozwiązań systemowych. W gruncie rzeczy jesteśmy w sytuacji, w której w kasie Unii Europejskiej zabrakło pieniędzy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że zwiększenie budżetu o 11 mld jest absolutnie wyjątkowe i niespotykane do tej pory w historii Unii Europejskiej.

My, jako posłowie do Parlamentu, powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. To jest ogromny wysiłek, ale ten wysiłek musi być zrealizowany nie dlatego, że takie jest życzenie Parlamentu Europejskiego, tylko dlatego, że przez ostatnie lata płatności były definiowane za nisko. W związku z tym nawarstwiały się problemy. Dzisiejsza debata musi być rozmową o systemie budżetu w Unii Europejskiej, musi być debatą o tym, w jaki sposób uniknąć sytuacji, w której Unia staje się niewiarygodna, ponieważ nie płaci za zobowiązania, na które się zgodziła. Prosiłbym w związku z tym, żebyśmy po dzisiejszej debacie nie tylko wyciągali wnioski bieżące dotyczące naszych negocjacji, ale żeby był to początek debaty na temat zreformowania systemu budżetu Unii Europejskiej w przyszłości.